uppskera afleiðinguna af því við skulum ekkert ræða það hérna neitt frekar ég stend algjörlega við það sem ég sagði hérna í minni ræðu ég tel að við stjórnmálamenn þurfum það er ekki nóg að sýna ákveðinn léttleika en ég tek undir að það skiptir máli að sýna heiðarleika við byggjum ekki upp traust öðruvísi en gera það sem ég sagði að við fylgjum því eftir að ef við segjum eitthvað þá stöndum við við það ef við viljum að fólk treysti okkur verðum við að standa við orð okkar við ljúgum ekki að fólki við segjum satt það var það sem íslenskur almenningur fékk mjög að upplifa fyrir hrun að stjórnmálamenn stóðu fyrir framan myndavélarnar og lugu upp í opið geðið á fólki við erum bara að uppskera í framhaldinu af því við sem einstaklingar þó að við höfum ekkert komið nálægt þessu erum við að uppskera það að forverar okkar lugu að almenningi hér í skýrslunni með leyfi forseta segir þingið getur krafið ráðherra um upplýsingar og um svör fyrir gerðir stjórnsýslunnar en óraunhæft er að ætla að lýsi vantrausti á ráðherra sem situr í skjóli meiri hluta þingsins það mundi jafngilda stjórnarslitum svo er með leyfi forseta hér haldið áfram ein ástæða þess að þingið rækir ekki vel eftirlitshlutverk sitt er að stjórnarmeirihlutinn á hverjum tíma styður ríkisstjórnina og því er það í raun stjórnarandstaðan ein sem veitir

kjósa til stjórnlagaþings þar sem við förum í raunverulegar breytingar á stjórnskipan íslands raunverulegar breytingar ég ítreka það sem ég segi þar sem ég vitnaði beint í skýrsluna á íslandi hefur ríkt mun